Ultima plafonare a prețurilor pentru serviciile de roaming a avut loc în iulie 2009, iar de atunci, evoluția tehnologică a fost una semnificativă.

2012. Deseori, sincer, este mult mai ieftin să iei un taxi și să ajungi la o destinație decât să cauți pe internet, pe o hartă normală, destinația, fie un hotel sau fie altfel de destinații. Transferul de date joacă un rol din ce în ce mai important în ceea ce privește comunicarea, fie că vorbim în domeniul business, fie că vorbim de domeniul privat. De aceea, cred că această limitare a prețurilor trebuia să vină mai devreme, e bine că vine și acum și cred că prin aceste măsuri luate la nivel european, putem să aducem o standardizare în ceea ce privește sistemele de comunicare la nivel european în cele 27 de state.